Wniosek Komisji zmieniający dyrektywę w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu proponuje wiele rozwiązań, które pokrywają się z tymi z konwencji o pracy na morzu z 2006 roku. Uważam, że w większości są to dobre rozwiązania, które stanowią kolejny krok w kierunku poprawy warunków pracy marynarzy, i to niezależnie od ich obywatelstwa i bandery statku. Niemniej jednak w mojej opinii część rozwiązań proponowanych przez sprawozdawcę jest zbyt daleko idących. Wymóg częstszych inspekcji okresowych, zwiększenia liczby inspektorów o określonych kompetencjach i zapewnienia odpowiednich szkoleń nakłada na państwa dodatkowe obciążenia administracyjne i finansowe. Ponadto nieuzasadnione wydaje mi się skrócenie czasu implementacji dyrektywy z dwunastu do jednego miesiąca od daty jej wejścia w życie. Ze względu na procedury legislacyjne obowiązujące w poszczególnych krajach, ten termin może nie zostać dotrzymany.